Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, vous avez justement rappelé que l'adoption du traité de Lisbonne allait nous permettre d'ouvrir une nouvelle ère dans la politique d'élargissement, et il nous faut aborder c'est le sens de cette résolution cette nouvelle dynamique avec réalisme et lucidité. Nouvelle dynamique, d'une part, cela ne veut pas dire une fuite en avant. Ce serait le moyen le plus sûr de générer de l'incompréhension, voire de la suspicion, parmi nos opinions publiques, et ce serait le meilleur moyen également de créer de fausses illusions parmi les pays candidats et de les inciter à se réfugier dans des politiques de rhétorique et des politiques de cosmétique plutôt que dans des politiques d'approfondissement des réformes. Il faut prendre garde aux étapes, aux conditions et aux valeurs sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger, et je pense en particulier à la coopération avec le Tribunal pénal international. D'autre part, il faut réaffirmer sans ambiguïté aucune que la place des Balkans occidentaux, de tous les pays des Balkans occidentaux, y compris le Kosovo, est bien dans l'Union européenne, et que nous devons les encourager à poursuivre et à approfondir leurs efforts. Il n'y a pas de contradiction entre le rappel des exigences, d'une part, et le soutien total au processus d'élargissement aux Balkans occidentaux, d'autre part, de la même façon qu'il n'y a pas de contradiction entre la poursuite de cette philosophie de chacun selon son mérite et des initiatives importantes qui doivent être prises pour l'ensemble des pays de la région, comme la libéralisation des visas.

Avant de spéculer sur tout avenir très hypothétique concernant le processus d'adhésion de la Turquie, je constate simplement que la Commission a noté, pour la deuxième année consécutive, qu'il n'y avait pas de progrès sur le protocole d'Ankara et que cela ne permettait pas d'ouvrir de nouveaux chapitres de négociation.